Antidemokratikus, autoriter kormányok egyik központi törekvése, hogy korlátozzák a média szabadságát. Az azonban különösen aggasztó, hogy több uniós országban is tapasztalható a közmédia függetlenségének súlyos fenyegetése.

Az Unió észre veszi e azt, hogy több tagállamban korlátozzák a közmédia függetlenségét? Közvetlen politikai irányítás alá vonják azokat, az anyagi támogatások megvonásával pedig nyomást gyakorolnak rájuk. Egyre gyakoribb jelenség, hogy a médiában megjelenő információkat a kormánypártok politikai szempontokból korlátozzák. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy támogassuk Ivo Belet képviselőtársunk jelentését, hogy igenis monitoringozza az Európai Unió, az Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézet, hogy a tagállamok betartják e a médiák függetlenségét. Javaslom, hogy egészítsük ki az európai ombudsman mandátumát a média függetlenségének vizsgálatával.